Señora presidenta, la verdad es que no pensaba que tendríamos que hablar en 2019 de esto en el Parlamento Europeo. Es que tenemos una Carta de los Derechos Fundamentales desde el año

Ninguno de nosotros está contra Polonia, pero no son particulares quienes están alentando una retórica indecente desde el punto de vista de que considera que aquellos que tienen una orientación sexual que no es la convencional o mayoritaria en Polonia tienen que vivir en secreto, o no pueden provocar, o no pueden hacer manifestaciones. Nos puede gustar o no, pero tienen derecho de libre manifestación y de libre orientación sexual.

Esto es lo que está en riesgo en este momento en la Unión Europea. Y esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que mirar, muy dentro, qué está pasando con la libertad de conciencia para entender que, efectivamente, hay gente que se manifiesta y es LGTB.